Madame la Présidente, par nos échanges commerciaux nous portons une responsabilité dans ces incendies en Amazonie, parce que nous importons des produits issus de la déforestation et de la dégradation des forêts viande bovine et soja, notamment. L'Union européenne doit non seulement porter un discours fort, mais également imposer une gestion durable de la forêt par des clauses contraignantes en respect des accords de Paris sur le climat. Car, faut il le rappeler, aucune sanction n'est aujourd'hui prévue en cas de non respect. À l'heure des négociations avec le Mercosur, cette question est absolument cruciale. Nous devons également mettre en place cette barrière écologique que nous avons défendue durant la campagne européenne et sur laquelle s'est engagée la présidente von der Leyen, ce dont nous nous félicitons. Mais comment alors promouvoir cette barrière, tout en avançant sur de telles négociations? Nous devons protéger nos consommateurs, soutenir nos industries, nos agriculteurs, protéger l'environnement face aux producteurs étrangers pollueurs.